Ik denk dat het voor een sociaal Europa belangrijk is dat álle lidstaten van de Europese Unie een minimumloon krijgen. Die minimumlonen zullen verschillen, maar die zullen op de lange duur en ik weet dat het voor velen té lang duurt naar elkaar toe groeien.

Ik denk dat je dan de zaak onnodig complex maakt en dat dit buitengewoon veel administratieve regels met zich meebrengt. Ik ben ook benieuwd wat de procedure van de Europese Commissie op dat vlak met zich meebrengt en ons gaat leren. Dan even over de binnenlandse cabotage in Duitsland. Ik ga ervan uit dat dan ook het Duitse minimumloon betaald wordt voor transport in Duitsland door niet Duitse bedrijven. Dat is ook weer een stap naar een eerlijker speelveld. Nogmaals, ik weet dat het voor sommigen te langzaam gaat, maar een sociaal en competitief Europa moet dat doen.

Dat is een schrijnend sociaal probleem.